Woda jest substancją niezbędną do życia oraz zachowania homeostazy ustroju. Woda jest naszym wspólnym dziedzictwem, które powinniśmy szanować i zabezpieczać dla przyszłych pokoleń. Ze względu na jej ograniczone zasoby powinniśmy nią racjonalnie gospodarować i zwrócić uwagę na konieczność codziennego oszczędzania wody. Każdego roku w wielkich miastach marnuje się od 250 do 500 milionów metrów sześciennych wody.

Według wyliczeń niektórych organizacji ekologicznych zakręcanie kranu przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeśli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością jednej kropli na sekundę, rocznie tracimy prawie 12 tysięcy litrów wody.

Monitorowane będą też poziomy mikrodrobin plastiku. Nowe przepisy gwarantują też lepszy dostęp do informacji. Gdybyśmy zmniejszyli spożycie wody butelkowanej, gospodarstwa domowe w Europie zaoszczędziłyby około 600 milionów euro rocznie i co równie ważne przyniosłoby to zmniejszenie ilości odpadów plastikowych oraz emisji gazów cieplarnianych. Woda z kranu jest tania i przyjazna dla środowiska, ale musi być wodą superdobrej jakości i musi być ciągle kontrolowana. Należy umożliwić montaż darmowych dystrybutorów wody w miejscach publicznych, w tym w restauracjach. Zatem działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, wsparcie zrównoważonego gospodarowania wodą pitną w zasobooszczędny sposób, co pomoże w ograniczeniu zużycia wody butelkowanej to z kolei ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i odpadów morskich. Pamiętajmy woda to życie! I na koniec Poszukiwania życia w kosmosie zaczynają się od pytania o obecność wody jako elementu warunkującego życie biologiczne.